Signor Presidente, desidero ringraziare il Parlamento europeo, in modo particolare l'onorevole Marinescu, per il lavoro svolto su questo non soltanto perché Galileo è stata la prima delle proposte

Questo accordo, infatti, ci permette di assicurare che 7 miliardi di euro siano destinati nella prossima programmazione finanziaria al dispiegamento e all'utilizzo di Galileo e delle sue applicazioni. Grazie agli importanti risultati ottenuti negli ultimi tre anni, Galileo è diventato una realtà quattro satelliti sono in orbita e varie stazioni terrestri sono state distribuite in tutto il mondo. I test effettuati su questi quattro satelliti parlano chiaro e la dimostrazione c'è stata nel mese di luglio nella base del Fucino con quattro satelliti la precisione di posizionamento è eccellente, molto maggiore del GPS americano, e questo va ben al di là delle nostre aspettative. Questi risultati sono molto incoraggianti e ci permettono di prevedere prestazioni del sistema eccezionali nel futuro.

Il regolamento di cui stiamo discutendo questa sera rappresenta una tappa fondamentale per assicurare la continuità del programma nell'ambito del prossimo quadro finanziario, non soltanto dal punto di vista economico ma anche per quel che riguarda la governance del programma. A questo riguardo, la Commissione ha preso atto con grande soddisfazione che il Parlamento e il Consiglio hanno ampiamente sostenuto la nostra proposta. Questa governance rappresenta un'evoluzione significativa dello schema di organizzazione del programma e tiene conto della necessità di ottimizzare e razionalizzare l'uso delle strutture già esistenti. Attraverso il nuovo schema, la Commissione resterà responsabile per l'attuazione del programma, sotto il controllo politico del Parlamento e del Consiglio, mentre i vari compiti tecnici relativi allo sviluppo delle infrastrutture e della gestione del sistema operativo saranno affidati, rispettivamente, all'Agenzia spaziale europea e all'Agenzia europea del GNSS. Il Parlamento ha inoltre richiesto che una parte del budget mobilitato da questo regolamento sia destinato al finanziamento dello sviluppo delle numerose opportunità economiche offerte da Galileo e da EGNOS. In questo contesto di crisi che l'Europa sta attraversando si tratta di un'occasione che non possiamo lasciarci sfuggire. Ho chiesto alla Direzione generale di esaminare le possibilità di rafforzare l'entrata sul mercato di Galileo e tutte le opzioni sono sul tavolo, inclusa l'idea di una normativa per imporre l'uso di Galileo. Prima di concludere, vorrei soffermarmi brevemente su altri due punti. Primo la Commissione è pienamente consapevole del fatto che la somma di 7 miliardi per i programmi di navigazione satellitare per il prossimo programma finanziario rappresenta un limite insuperabile. Per questo motivo, il tentativo di ridurre i rischi e di monitorarne i costi per evitare gli errori del passato rimane per me una priorità. Secondo il Parlamento europeo e il Consiglio resteranno strettamente coinvolti nei programmi.